Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Da brauchen wir wiederum eine klare Strategie, und hier können wir diese natürlich richtig üben.

Bei der Blauzungenkrankheit ist es natürlich ein Vorteil, dass wir die Forschung unterstützt haben und nun einen inaktivierten Impfstoff haben und flächendeckend impfen können, was vorher sehr gefährlich und sehr schwierig war.

Deswegen die Aufforderung an die Kommission Arbeiten Sie schnell, damit wir in diesem Jahr den wissenschaftlichen Fortschritt auch anwenden können!